Hvala na besedi. Drage kolegice in kolegi. Kakor je bilo že rečeno, bomo mi ta zakon podprli zato, ker ne vidimo druge poti. Drugače se pa strinjam z razpravljavci, prišlo je do ene šlamastike, ko ni nam glih v čast niti Državnemu zboru, prvenstveno rečem Vladi, ampak tudi nam v Državnem zboru, ker kar naprej neke stvari vlagamo in flikamo te zakone in naredimo dejansko zelo nepregledno zadevo. In kakor je govoril kolega, se potem jaz kot univerzitetni diplomiran pravnik v osnovni izobrazbi se težko znajdem in še vodim ta Odbor za delo, družino, se ne znajdem popolnoma, sem moral dobro naštudirati, da sem razumel. Zdaj pa postavimo te vzorce, ki se sproti malce spreminjajo, nekaj dodajamo, nekih sedem novel je bilo in tako naprej, dodajamo in te vzorce damo informatikom ne in pol se jim zadeva ne izide. In to moram malce povedati, da jim je malce razumljivo, ni pa opravičljivo, da nismo sistema prej testirali in poskušali, preden smo prejšnjo novelo sprejeli. Zadeva za tako občutljivo skupino ljudi, na kar se zanaša in čemu so namenjeni ti denarji, mora funkcionirati, ker tukaj smo zato, da skrbimo in da pripeljemo, da je država urejena in pravična in v tej zadevi nam malce drsi in ne izpolnjujemo, bi rekel, svoje naloge, ko govorimo o odgovornosti. Jaz odgovornost ne vidim kot kolega Horvat v tem smislu, da bi nekega kazenskega ali da bi nekega na kol pribili pa iskal krivca na vsak način. So, nekaj niso bili odgovorni v tem smislu, da niso bili kos svoji nalogi, niso znali narediti zadeve in rešiti probleme na način, da bi zadeve delovale. In dajmo dajmo se tudi malo notri sabo zamisliti, ko nekaj vlagamo s strani in pol pričakujemo, nekaj sprejmemo in ne, moramo malo bolj poslušati tudi včasih, bi rekel, pravno stroko, da nam pove, da stvari niso usklajene, ekonomijo, da zadeva ne gre skupaj skupaj. Na koncu je seveda res politično odločanje, ampak bodimo tako odgovorni, da tudi, ko sprejemamo zakone in ko sprejemamo novele in novele na novelo in novele na novelo, da je pričakovati, da od predlagatelja, da razen tega, da bo sistem da bo začel delovati v nekem času, ki nam ga obljublja, jaz upam, da veliko prej ko leta dvaindvajset, to bi morala biti obveza, ker dvaindvajseti je zdaj toliko prostora, da to mora biti obvezno narejeno, ampak vzporedno sem prepričan, da moramo poenostaviti samo osnovni zakon in to nam bo pomagalo. Hvala.